miklar umræður bæði manna á milli fjölmiðlum og í menntageiranum vegna þessarar niðurstöðu sem hún leiðir í ljós og sitt sýnist nú hverjum í pisa tvö þúsund og tólf var lögð áhersla á stærðfræðilæsi voru tveir þriðju hlutar prófsins á því sviði það var haldið í sextíu og fimm löndum um alla veröldina eins og hér hefur komið fram einnig var prófa í lesskilningi og náttúrufræðilæsi því miður versnar frammistaða íslenskra nemenda verulega frá árinu tvö þúsund og níu og sé horft til allra pisa mælinga frá upphafi hefur nemendum hrakað eins og hér hefur komið fram áður um sem nemur hálfu skólaári síðasta áratug niðurstöðurnar eru hreint ekki alvondar á blaðsíðu

hundruð sjötíu og átta stig en lægri en finnland sem er með fimm hundruð og nítján við megum heldur ekki gleyma því að þegar við tölum um læsi eða slakt læsi að brugðist var við því fyrir nokkrum árum með útbreiðslu námsefnis og kennsluaðferða meðal annars því sem kallað hefur verið byrjendalæsi eins og hér var sagt áðan þeir nemendur sem hafa verið að fara í gegnum það eða byrjað á því og eiga eftir að taka pisa könnun þeir eru bara í fimmta bekk í dag af því hér var aðeins rætt um hvort nemendur landsbyggðarinnar fengju síður hvatningu til þess að halda áfram eða vildu fyrr fara út á vinnumarkaðinn held ég að það sé ekki endilega þannig þegar við tölum um læsi af því ég kem nú innan úr skólageiranum bæði kennari og náms og starfsráðgjafi hef ég nú átt þess kost að fylgja mislæsum börnum og ungmennum á milli skólastiga og hef líka velt fyrir mér þegar ég starfaði núna í menntaskólanum á tröllaskaga sem er skóli sem er mikið skapandi skóli að rafrænu læsi af því þar hefur komið fram í svona óformlegum könnunum að nemendum sem eru lesblindir eða annað slíkt finnst betra að lesa á tölvuskjá heldur

í þessu þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem fram kemur í pisa kemur hún ekkert sérstaklega á óvart en hún veldur auðvitað vonbrigðum og er áminning um að við þurfum og getum gert betur ekkert próf eða mat er óskeikult hafa

enda lækkaði stór hluti þeirra landa í könnuninni sem standa fyrir markvissri og metnaðarfullri skólaþróun en þau lönd sem hækkuðu eða komu vel út teljast vera frekar íhaldssöm samfélög nám hefur gjarnan gengið út á að nemendur læri staðreyndir og geti komið þeim frá sér í rituðu eða töluðu máli í nýrri aðalnámskrá sem samþykkt var á síðasta kjörtímabili er hins vegar gert ráð fyrir aukinni fjölbreytni í námi og kennsluaðferðum skapandi ferli þar sem nemendur læra aðferðafræði verkferla gagnrýna hugsun tilraunir og athuganir og prófa sig áfram með úrlausnir þetta er ekki mælt í pisa enda eru nemendur afar ólíkir innbyrðis sem ólíka hæfileika og áhugasvið og þeim þarf að mæta á sem fjölbreyttastan hátt skólagerðir eru afar misjafnar ég tel að kennarar okkar hafi til margra ára lagt sig fram um að koma til móts við nemendur á fjölbreyttan hátt eins og möguleiki hefur verið á hverju sinni í pisa könnuninni kemur fram eins og hér hefur verið sagt að skólabragur og viðhorf nemenda hafi batnað auðvitað þurfum við að velta því fyrir okkur hvers vegna hvað það er sem við þurfum að ræða hvort það er eitthvað annað en skólanna kannski samfélagsuppbygginguna þegar ekki gengur sem skyldi þrátt fyrir betri líðan

verkefni dalvíkurbyggðar um er að ræða foreldraverkefnið söguskjóður sem miðar að því að efla erlenda foreldra til þátttöku í skólastarfinu sem ég tel forsendu til að styrkja stöðu þessara nemenda ég vil segja hér í allra lokin að vissulega ber okkur að rýna þessa niðurstöðu til gagns